La libertad de tránsito es, además, un pilar fundamental de la Unión, consagrado en el artículo 45 de nuestra Carta de los Derechos Fundamentales, y debe ser preservado y protegido.

Lo que debemos hacer es, de una vez por todas, superar las reticencias de algunos Estados para avanzar en el ámbito de la inmigración. La Unión Europea cuenta con los medios para ello, pero falta voluntad política. Podemos y debemos reforzar los mecanismos de control de las fronteras exteriores, mejorar y dotar las capacidades y medios de Frontex, promover la creación y puesta en marcha de Eurosur, impulsar la implementación del Sistema de Información Schengen de segunda generación y del Sistema de Información de Visados, fomentar la cooperación y el intercambio de información entre los servicios fronterizos, policiales, judiciales y aduaneros, y avanzar decididamente hacia la construcción de una política común en materia de inmigración, asilo y visados en la que se preste especial consideración a los acuerdos de cooperación con los terceros países. La actuación de los Estados en el ámbito de la inmigración debe inspirarse en el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ayudando solidariamente a aquellos otros que, en virtud de su situación geográfica, se ven obligados a afrontar flujos extraordinarios de inmigrantes irregulares o de peticionarios de protección internacional. La responsabilidad, en este sentido, debe ser compartida, señor Presidente.